Pokiaľ však Únia chce zohrávať významnú úlohu pri presadzovaní ľudských práv aj vo svete, musí nevyhnutne rozvíjať koherentnú zahraničnú politiku, ku ktorej by mali odhodlane prispievať aj všetky členské štáty. Nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy je jedinečnou príležitosťou na významný posun vpred v oblasti ľudských práv a demokracie, ktorá by sa odteraz mala stať ústredným prvkom v rôznych oblastiach práve zahraničnej politiky. Rozhodnutie začleniť ľudské práva do štruktúr Európskej služby pre vonkajšiu činnosť má preto nesporný a rozhodujúci význam. Som však presvedčený, že aj vytvorenie pozície osobitného zástupcu pre ľudské práva by prispelo k zvýšeniu súdržnosti a predovšetkým k potrebnému zviditeľneniu vonkajších činností Európskej únie v tejto oblasti. Na záver by som chcel pogratulovať spravodajkyni pani Andrikienėovej k vynikajúcej práci vykonanej na výročnej správe Európskej únie o ľudských právach